Având în vedere că fondurile europene reprezintă principala sursă de finanțare și, bineînțeles, singurele instrumente UE în ceea ce privește crearea de locuri de muncă și sprijinirea IMM urilor, consider că 1. este absolut necesar ca pentru următoarea perioadă de programare să se păstreze bugetul politicii de coeziune destinat acestei categorii de beneficiari